I danas su podjele vrlo duboke među narodima i građanima Bosne i Hercegovine.

Međutim, njihovo sukobljavanje više nije neprijateljstvo, njihov glavni neprijatelj danas su nezaposlenost, socijalni problemi, odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine.